virðulegi forseti ég vil ganga eftir því að ég held að ég hafi sjaldan tekið þátt í eða fylgst með jafn málefnalegri og góðri umræðu eins og hefur verið um heilbrigðismálin mér finnst ræður háttvirtra þingmanna sem hér hafa talað hvort sem þeir eru í stjórn eða stjórnarandstöðu hafa verið alveg til mikillar fyrirmyndar hér hafa menn málefnalega farið yfir hlutina og ég get tekið undir flestallt sem hér hefur komið fram og það er svolítið varhugavert að fara að taka það allt saman út vegna þess að þetta voru held ég megi segja alveg frábærar ræður þar sem menn fóru yfir það hvað það er mikilvægt fyrir okkur að halda þessari grunnþjónustu þessu fjöreggi sem heilbrigðisþjónustan er

íslendingar eru sammála þessu og það er miklu betra að fara yfir þetta með málefnalegum hætti og reyna að finna flöt á hlutunum í stað þess að vera í hnútukasti og vera að ásaka menn hér inni eða annars staðar um einhverja hluti sem standast ekki þetta var svolítið merkilegt vegna þess að vanalega er það þannig að svona tala menn sérstaklega þegar þeir kannski eru ráðherrar og það eru kannski þingmenn sem leyfa sér að ganga lengra í ásökunum og jafnvel dylgjum og slíkum hlutum en í þessu tilfelli var þessu öfugt farið hér kom hæstvirtur ráðherra sem á að koma eins og hér hefur komið fram með skýrslu fyrir okkur hvað hæstvirtur ráðherra hyggst fyrir en hann eyddi öllum sínum tíma í einhverju heiftarhatri í þann mann sem hér stendur auðvitað er það hans val algerlega hans val en nú er það bara svo að nú er háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson hæstvirtur heilbrigðisráðherra og það sem mér fannst einna best þegar hann varð heilbrigðisráðherra var að mér fannst færast yfir hæstvirtur ráðherra ákveðin innri ró og oft á tíðum talaði hann af mun meiri ábyrgð heldur en oft áður hann nefndi alveg réttilega að hér er ekkert þrotabú sem hæstvirtur ráðherra er að taka við alls ekki því fer víðs fjarri hér eru mörg tækifæri í þessu og sömuleiðis er þetta þjónusta sem við viljum halda utan um en mér finnst hins vegar og ég verð að svara því hvernig hann ræðst á þann sem hér stendur og fannst nú kannski steininn taka úr þegar hann í fullri alvöru sagði að sá sem hér stendur hefði ekki tekið á þessum launakjörum sérfræðinga á st jósefsspítala virðulegur forseti missti ég af einhverju

þá vegferð til að vernda grunnþjónustuna en við tókum erfiðar ákvarðanir mjög erfiðar ákvarðanir og spurningin er þessi sem hæstvirtur ráðherra þarf að svara ef hann ætlar ekki að fara þessa leið hvaða leið á þá að fara með hverjum deginum sem er frestað þessari ákvörðun þá eru menn að senda reikning annað og það liggur alveg fyrir að núna eins og hér hefur komið fram eru menn að fara í miklar skipulagsbreytingar á landspítalanum menn eiga að fara í mjög erfiðar aðgerðir á landspítalanum svo dæmi sé tekið og ef menn fresta öllu þessu þá spyr það fólk því skyldum við gera það ef aðrir sleppa það er stóra spurningin og hæstvirtur ráðherra verður að svara því